Panie Przewodniczący!

Rozpoczynający się proces Aleksieja Nawalnego, ucieczka za granicę Garri Kasparowa i ekonomisty Sergieja Martina czy prześladowanie organizacji pozarządowych wspieranych przez zagranicznych donatorów bardzo wyraźnie pokazuje, że u naszego wschodniego sąsiada zaczynają się dziać niepokojące rzeczy.

Wszystko wskazuje na to, że musimy pożegnać się z państwem dla modernizacji, bowiem widać, że Kreml nie ma zamiaru realizować przyjętych na siebie zobowiązań.

Unia Europejska powinna skoncentrować się na wspieraniu rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, pozostawiając państwom członkowskim dialog z rosyjskimi władzami.